áður en ég fer inn í efnisgreinar frumvarpsins hef ég áhuga aðeins kannski í framhaldi af þeirri umræðu sem varð um breytingar á ræðutíma þingmanna voru ákveðnir hlutir sem maður hefði kannski haft áhuga á að ræða þar en ég held að ég geti alveg tengt við þjóðhagsstofuna við

og hún fjallaði þar um staðfestingarskekkjuna sérstaklega staðfestingarskekkjan er þegar við sem einstaklingar eða hópar sem höfum tiltekin markmið sem sagt lýsing á stjórnmálaflokkum að við hneigjumst til að ofmeta vísbendingar sem styðja þessi markmið sem við höfum en vanmetum þær vísbendingar sem styðja það ekki mér finnst þetta einkar áhugavert þegar maður er að velta fyrir sér því hvernig við til dæmis nálgumst ákvarðanatöku hér í þinginu það sem hún benti líka á var að ef eitthvað er væri vel gefið fólk enn þá verra

ég fór síðan að skoða þetta og þetta náttúrlega var eitt af því sem maður las til dæmis því að hún skrifaði einn áhugaverðasta hluta rannsóknarskýrslunnar mjög skemmtileg og létt auðlesna grein þar sem hún var einmitt að nálgast hrunið út frá kenningum sálfræðinnar og þá var þetta eitt af því sem hún talaði um og ýmislegt annað það voru líka til dæmis ábendingar um það að

kannski innan sjojónmálstéttarinnar svo maður noti það orð eða stjórnmálamanna að það sé ákveðin andúð á sérfræðiþekkingu eða hræðsla jafnvel við það sem sérfræðingar hafa fram að færa við við viljum ekki hlusta vegna þess að þeir kannski eru að koma fram með upplýsingar sem eru ekki að staðfesta staðfestingarskekkjuna hjá okkur ég fór líka síðan einmitt að velta því fyrir mér í framhaldinu svona umræðunni almennt um vinnubrögðin hér í þinginu hvernig til dæmis það að við sem stjórnmálamenn að við megum til dæmis nánast aldrei skipta um skoðun þegar stjórnmálamenn skipta um skoðun þá einhvern veginn virðist vera upplifun á okkur að fólk viti ekki almennilega hvar það hefur okkur við verðum minna traustvekjandi sem stjórnmálamenn og þess vegna sé jafnvel betra að við höngum á skoðuninni þrátt fyrir vísbendingar um það að kannski sé skoðunin ekki rétt hún hafði einmitt sálfræðilega skýringu á þessu þó að hún næði kannski ekki alveg að fara í gegnum hana og þetta tengdist sem sagt ákveðnu óöryggi sem myndast hjá fólki við það að einhver sem þú telur að þú vitir hvar þú hefur reynist síðan vera allt annar en þú hélst og það geri það að verkum að fólk treysti þá ekki viðkomandi ég vil svo sem gjarnan trúa því að við getum unnið á þessu og líka sem sagt raunar kannski einmitt að upphefja og segja það að það er mikilvægt að þegar þingmenn eru að taka ákvarðanir sem varða velferð þjóðarinnar sem við erum að gera nánast daglega að við séum þá með góðar upplýsingar til þess að geta byggt okkar ákvarðanir á hvort sem við séum með eða á móti þess vegna er ég hér að taka upp gott mál frá vinstri grænum þeir að vísu töluðu um það að það ætti að setja á stofn þjóðhagsstofnun og þar sem ég vildi ekki vera alveg eins ákvað ég að hafa þetta þjóðhagsstofu en að efninu til er þetta frumvarp mjög líkt því frumvarpi sem þingflokkur vinstri grænna flutti á sínum tíma enda var það mjög gott mál ég hef saknað þess mjög að eftir að vinstri grænir komust í ríkisstjórn skuli þeir ekki hafa fylgt þessu máli eftir meginbreytingin sem er hins vegar á þessu máli frá því sem var hjá vinstri grænum er það að í staðinn fyrir að þjóðhagsstofnun sé sjálfstæð stofnun undir framkvæmdarvaldinu verður þetta stofnun sem heyrir undir alþingi og hennar hlutverk er fryst og fremst að vera alþingi til ráðuneytis í efnahagsmálum hlutverk hennar yrði þá sambærilegt eins og til dæmis umboðsmaður alþingis og ríkisendurskoðun og hennar hlutverk yrði einmitt að fylgjast með árferði og afkomu þjóðarbúsins vinna að hagrannsóknum og jafnframt það að til dæmis eins og sveitarfélög aðilar vinnumarkaðarins fræðimenn fagurfræðistofnanir gætu leitað til hennar ef þau þyrftu á að halda þetta er tillaga sem ég var mjög stolt af og ánægð að við í þingmannanefndinni lögðum þetta til ályktuðum um það að það ætti að setja á stofn svona þ þjóðhagsstofa og hún ætti að heyra undir alþingi og mundi þannig styðja sjálfstæði alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu og gera henni betur kleift að taka ákvörðun sem varðar efnahagsmál því að eins og við náttúrlega sáum svo vel í hruninu hvað allar ákvarðanir sem varða efnahagsmál skipta gífurlega miklu máli ef við eigum ekki pening er afskaplega fátt sem við getum gert af öllum þeim góðu málum sem hver og einn þingmaður mundi gjarnan vilja vinna að hér inni á alþingi lykilatriðið hérna er að þjóðhagsstofa yrði engum háð í störfum sínum það væri þannig að til dæmis það að til dæmis það að tryggja þetta óhæði yrði forstöðumaður ráðinn til sex ára í senn og ef við ætlum okkur að lengja kjörtímabil alþingis mundi ég leggja til að við mundum í framhaldinu þá lengja einmitt ráðningartímabil þjóðhagsstofustjóra launakjörin yrðu þá ákveðin af kjararáði líkt og með alþingismenn og síðan að það mundi ef það væri ástæða til þess að reyna að víkja forstöðumanni þjóðhagsstofu úr starfi mundi þurfa aukinn meiri hluta alþingis fyrir þeirri ákvörðun verkefni þjóðhagsstofu yrðu fyrstu að færa þjóðhagsreikninga annars að semja þjóðhagsspár og áætlanir þriðja að semja og birta opinberlega tvisvar á ári vor og haust yfirlitsskýrslur um þróun þjóðarbúskaparins og horfur þar á meðal um framleiðslu neyslu fjárfestingu viðskipta og greiðslujöfnuð verðlag og kaupgjald atvinnu og tekjur almennings afkomu atvinnuvega fjármál hins opinbera og aðra mælikvarða um hagsæld þjóðarbúskaparins þar með talin lífsgæði og umhverfi þetta kemur örugglega beint frá vinstri grænum og þar vorum við mjög sammála auk þess skal stofnunin koma fyrir almenningssjónir eftir því sem kostur er niðurstöðum athugana sinna á einstökum þáttum efnahagsmála og þeirra rannsókna sem hún að eigin frumkvæði kýs að ráðast í fjórða að annast hagfræðilegar athuganir og skýrslugerð um efnahagsmál fyrir alþingi og síðast en ekki síst fimmta að láta alþingismönnum nefndum alþingis og þingflokkum í té upplýsingar og skýrslur um efnahagsmál og vera alþingi sem fjárveitingar og fjárstjórnarvaldi almennt til ráðuneytis að þá olli það til dæmis margítrekað miklum deilum hér innan þingsins vegna þess að við vorum að velta fyrir okkur hver það er sem ætti að vinna fyrir okkur hagfræðilegar úttektir á ýmsum spurningum sem vöknuðu við vinnslu málsins það er náttúrlega langeðlilegast að það séu sérfræðingar sem starfa þá fyrir alþingi og að þá hagsmunum þjóðarinnar líkt og við sem við getum þá leitað til og geta gert þessar hagfræðilegu athuganir það er líka mjög brýnt og ég veit það frá fulltrúum til dæmis þingflokks framsóknarmanna í þeim nefndum sem fara með efnahagsmál að það er mjög brýnt að þeir fái þá ráðgjöf sem þeir þurfa og þær ráðleggingar þegar er verið að til dæmis vega og meta áhrif ýmissa skattbreytinga

og við ættum sem þingmenn ekki að vera sérfræðingar í heldur eigum við að geta leitað eftir þessari sérfræðiþekkingu eins og efnisgreinarnar koma hérna inn á á þjóðhagsstofa á geta aflað sér nauðsynlegra gagna ríkissjóður að sjálfsögðu greiðir kostnaðinn og síðan er þagnarskylda sem þá ríkir um þær upplýsingar sem þjóðhagsstofa safnar og snerta tilgreinda einstaklinga eða lögaðila þó að þær yrðu þá notaðar til þess að sinna þá verkefnum stofnunarinnar forsætisnefnd yrði síðan falið að setja nánari reglur um starfsemi þjóðhagsstofu og þá að undangengnu samráði við þjóðhagsstofustjóra og fulltrúa starfsmanna stofnunarinnar þetta mál þetta er sagt sagt í annað skipti sem það er lagt fram það var lagt fyrst fram á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en fékkst þá ekki rætt og það er núna von mín að málið muni fást núna rætt í nefnd og komi hér aftur inn í þingsal

þingmannanefndarinnar og skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og við þurfum að mínu mati að hafa þann lista sem þar kom fram ofarlega á borði þingmanna þannig að við getum sem sagt hakað reglulega af að við séum í raun og veru að uppfylla það sem sextíu og þrír þingmenn ályktuðu um ég held að það sé alla vega eina ályktunin sem ég hef séð hér

vilja að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd mundi taka við málinu og vinna það jafnvel og önnur mál sem þangað fara